Vous n'avez pas du tout employé le mot impôt. Plusieurs parlementaires ici ont mentionné le fait que l'évasion fiscale était un problème majeur en Europe. Nous sommes la région du monde où nous avons la plus grande concurrence fiscale. Nous sommes un marché unique mais nous n'avons pas d'harmonisation fiscale.

En Italie, selon le gouvernement, 120 milliards d'euros par an échappent au fisc italien, en Grèce 200 milliards, en France 100 milliards, en Allemagne 150 milliards. Ce n'est pas la peine de solliciter les salariés précaires, les chômeurs, les petits fonctionnaires et les retraités si vous ne vous attaquez pas en priorité à l'évasion fiscale. Vous n'en avez pas dit un mot.